Estas cosas ocurren también en Europa. Han ocurrido. Soy nacional de un país, España, en el que hace muy pocos años tuvimos —en el norte del país— un problema con vertidos de ese tipo por problemas de los transportes, por problema de los buques, en ese caso. Cuando nos encontramos ante una situación de este tipo, el riesgo es actuar emotivamente y sin pensar demasiado y sin que, por tanto, haya un equilibrio en las decisiones, que pueden tener consecuencias no queridas.

Hace falta actuar con contundencia en materia de responsabilidad civil y en materia de asociación, y llegar a posiciones conjuntas con la Organización Marítima Internacional, armonizar mejor la legislación de los Estados miembros, etcétera, pero hay que hacerlo de tal manera que las acciones que tomemos no tengan consecuencias no queridas.